Pane předsedající, dovolte mi, abych poděkoval a poblahopřál zpravodajovi za odvedenou práci na přípravě dokumentu. V zásadě se jedná o nastavení prevence proti šíření závažných onemocnění a nastavení minimálních standardů pro konkrétní situace. Hovoříme zejména o závažných událostech, jako jsou smrtelné infekce. Dokument zmiňuje nedávno diskutovaný systém včasného varování, který, jak si možná vzpomenete, byl otestován českou zkušeností při tzv.

Zpráva jako celek se zaměřuje na zvýšení dostupnosti vakcín pro občany EU. Zároveň případný nákup není povinností členských států, ale možností.

Zda ochrana osobních údajů, nebo zabránění šíření pandemie. Osobně jako lékař doporučuji text podpořit.